Voorzitter, voorzitters, collega's, bankencrisis, economische crisis, crisissituaties in de openbare financiën

Tot dusverre is er goed op gereageerd door de overheden, niet in het minst door de Europese. Het bestaan en de weerstand van de euro en ook het accurate optreden van de Europese Centrale Bank hebben ons voor erger behoed.

Maar de actuele situatie bewijst dat we de structurele aanpassingen verder moeten doorvoeren en dat we echt naar een economisch bestuur toe moeten.

Ze zijn noodzakelijk om het vertrouwen te herstellen, de concurrentiekracht op te voeren, economische groei te bevorderen, en de kansen op banen en welvaart te verhogen. Ik hoop dat niemand zich van stringente maatregelen laat afschrikken uit vrees dat de Europese Unie door de lidstaten als boeman afgeschilderd zou worden, want de waarheid is dat de lidstaten externe druk, desnoods een boeman nodig hebben, want alleen kunnen ze het werk in tijden van globalisering niet aan. Voorzitter van de Raad, de conclusies die we gelezen hebben, en die in heel belangrijke mate het werk zijn van uw brengen de Unie op weg naar de structurele aanpassingen die we nodig hebben, en in die zin verwelkomen we die ook.

Ik vraag me dan af of u aan de Ecofin voldoende marge laat om met het Parlement te onderhandelen en om het Parlement zijn rol ten volle te laten spelen, want dat willen wij. Ten tweede en tot slot de Europese Raad verzet zich tegen een automatisme in het sanctiesysteem. Geen Verdragswijziging, geen doos van Pandora openen, maar anderzijds stelt u zelf voor het Verdrag te wijzigen om het permanent crisismechanisme wat we nodig hebben in het leven te kunnen roepen.